Ritengo, in ogni caso, che il lavoro svolto dall'onorevole Thyssen sia un lavoro importante e soprattutto credo che sia giusto sottolineare il passo in avanti che si è compiuto nella direzione che i più auspicano e che è quella di riuscire finalmente

Oggi la vigilanza prudenziale è affidata generalmente alle banche centrali, la politica monetaria è affidata alla Banca centrale europea.